Want op die manier komen we niet meer in een scenario zoals dat van tien jaar geleden, toen een crisis in de financiële sector de hele economie meesleurde in een diepe recessie.